Zavedenie dane z finančných transakcií môže mať veľmi dobrý význam pre riešenie samotných dôsledkov krízy nielen v jednotlivých členských štátoch, ale aj pre celkový rozpočet Európskej únie. Bude preto veľmi dôležité, akým spôsobom sa takto vybraná daň rozdelí do spoločného rozpočtu a akým spôsobom budú znížené príspevky jednotlivých členských štátov Európskej únie.